2019. Soffrono Liguria e Piemonte, flagellate dal maltempo di questi giorni, come le coste spazzate da mareggiate violentissime. Tutto questo, così come analoghi fenomeni avvenuti negli anni in tanti Stati membri, ci porta a dire che l'Europa non può accontentarsi di reagire dopo le tragedie, con qualche piccolo stanziamento. Si discute molto di green new deal ma la vera svolta, a nostro avviso, è investire prima, affiancare al Fondo di solidarietà, che pur ogni volta meritoriamente mobilitiamo, un Fondo europeo per la prevenzione del dissesto idrogeologico, del rischio sismico e dell'erosione costiera, scorporando dal calcolo del debito le spese per gli investimenti dedicati a mettere in sicurezza le infrastrutture e a ricucire i nostri territori, per difenderne non solo il patrimonio di bellezza architettoniche, culturali e naturali, ma anche per difendere la presenza dell'uomo e delle sue attività in questi territori unici, ma tanto fragili. Ora è tempo di agire.